virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á stjórnsýslulögum númer þrjátíu og sjö nítján hundruð níutíu og þrjú lagafrumvarp þetta er samið á grundvelli tillagna nefndar undir forsæti doktor páls hreinssonar núverandi hæstaréttardómara um viðurlög við efnahagsbrotum sem fram koma í skýrslu hennar frá tólfti október tvö þúsund og sex

í skipunarbréfi nefndarinnar var henni falið að fjalla um hlutverk eftirlitsaðila og verkaskiptingu þeirra á milli þar á meðal skil á milli þeirra sem heimilt er að beita stjórnvaldssektum og lögreglu og ákæruvalds markmið nefndarinnar skyldi vera að eyða óvissu um verkaskiptingu og stuðla að virkum rannsóknarúrræðum til að uppræta efnahagsbrot

snúa þær í fyrsta lagi almennt að stjórnsýsluviðurlögum og refsingum í öðru lagi að viðurlögum við brotum á fjármálamarkaði í þriðja lagi að viðurlögum við brotum á samkeppnislögum og loks að setningu lagaákvæða til að tryggja réttaröryggi þeirra sem eru aðilar að stjórnsýslumálum sem lokið getur með álagningu stjórnsýsluviðurlaga eða kæru til lögreglu frumvarpi þessu er ætlað að hrinda í framkvæmd fjórða þætti tillagna nefndarinnar á hundrað þrítugasta og þriðja löggjafarþingi voru samþykktar breytingar á samkeppnislögum samanber lög númer fimmtíu og tvö tvö þúsund og sjö og á lögum fjármálafyrirtæki samanber lög númer fimmtíu og fimm tvö þúsund og sjö sem lutu að öðrum þáttum tillagna nefndarinnar eitt af helstu markmiðum frumvarpsins er að færa íslensk lög til samræmis við þær meginreglur sem verða leiddar af sjöttu grein mannréttindasáttmála evrópu samanber lög númer sextíu og tvö nítján hundruð níutíu og fjögur og túlkun mannréttindadómstóls evrópu á ákvæðinu og tryggja réttindi manna sem sæta stjórnsýsluviðurlögum er hér einkum litið til tveggja atriða annars vegar miða ákvæði frumvarpsins að því að tryggja rétt einstaklings til fella ekki á sig sök eða svokallaðan þagnarrétt við rannsókn máls á stjórnsýslustigi og hins vegar miða þau að því að tryggja rétt aðila að stjórnsýslumáli til aðgangs að dómstólum til þess að fá endurskoðaða ákvörðun stjórnvalds um álagningu stjórnsýsluviðurlaga samkvæmt frumvarpinu er bætt nýjum kafla við stjórnsýslulög númer þrjátíu og sjö nítján hundruð níutíu

réttinda afturköllun leyfis og aðrar eðlisskyldar ákvarðanir í þeim kafla verði almenn ákvæði um þær meginreglur sem gilda um beitingu stjórnsýsluviðurlaga er þá jafnframt gert ráð fyrir því í þriðju greinar frumvarpsins að felld verði brott samhljóða ákvæði þar sem þau eru komin inn í sérlög með lögfestingu frumvarpsins má ætla að náðst hafi fram þær lagaumbætur sem lagðar voru til í skýrslu nefndar um viðurlög við efnahagsbrotum og miða að því að auka skilvirkni við meðferð slíkra mála að teknu tilliti til réttinda þeirra einstaklinga og lögaðila sem eiga í hlut ég ætla ekki að fjölyrða um efni frumvarpsins en vísa til hinna rækilegu athugasemda sem fylgja því en frumvarpið unnu fyrir forsætisráðuneytið þau doktor páll hreinsson núverandi hæstaréttardómari og prófessor björg thorarensen að svo mæltu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar allsherjarnefndar og annarrar umræðu